Hvala za besedo, spoštovani predsednik. Spoštovani minister s sodelavko, spoštovane kolegice in kolegi. Pred nami je obravnava novele Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije, ki bi se sicer morala izpeljati že konec prejšnjega mandata, vendar zaradi predčasnega odstopa vlade in stihijskega vlaganja predlogov novel po nujnem postopku takrat te obravnave ni bilo mogoče izpeljati. Takrat smo se v naši poslanski skupini zavezali, da bo sprejem te novele naša prioriteta takoj ob začetku tega mandata. Skupaj s poslanci ostalih poslanskih skupin, ki prihajajo s širšega zasavskega področja, smo se pri pristojni ministrici zavzeli za pripravo novele in tako je ta predlog danes tudi pred nami. Zakon ne ne prinaša ničesar drugega kot podaljšanje roka za zapiralna dela do konca leta dva tisoč dvajset, kar bo omogočilo porabo preostanka nekaj več kot tri milijone evrov, ki so ostali neporabljeni od skupnega zneska državne pomoči, ki je bila v višini cirka devetdeset milijonov evrov priglašena za obdobje od leta dva tisoč deset do dva tisoč petnajst, kot državna pomoč, ki jo je potrdila tudi Evropska komisija. Zaradi različnih vzrokov je bilo potrebno že enkrat prej podaljšati rok za izvedbo zapiralnih del dol do konca leta dva tisoč osemnajst, vendar se je tudi to pokazalo kot prekratko obdobje, zato smo torej priča še enemu podaljšanju zapiralnega roka. Ob tej noveli lahko potegnemo vzporednico z nekaterimi drugimi zakoni, kjer je bilo potrebno podaljševati rok za izvedbo nekaterih del, kot na primer Zakon o izkoriščanju energetskega potenciala spodnje Save, kjer smo rok za dokončanje del prestavljali kar nekajkrat. Torej pri noveli Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik ne gre za noben precedens ali anomalijo, kot je bilo slišati v nekaterih razpravah na matičnem delovnem telesu. Kot je seveda pričakovati, bomo v poslanski skupini Desus predlog novele zakona, ki je pred nami, soglasno podprli. Obenem pa pričakujemo s strani pristojnega ministrstva, da bo, vsaj tako smo se dogovorili z ministrico, pripravili monitoring degradiranih površin od prvega prvega dva tisoč enaindvajset, dalje, ki so posledica seveda tega rudarjenja in bo urejal spremljanje dogajanja na opuščenih rudarskih področjih za na nivoju celotne države Slovenije, ne samo v Zasavju, kar je po naši oceni nujno za varnost ljudi in infrastrukture, kjer se nahajajo, ljudje v bližini takšnih površin. Najlepša hvala.